Das sind vor allem Saudi Arabien, Katar und die Emirate, die mit enormen Finanzmitteln dafür sorgen, dass Söldner und Waffen nach Syrien geliefert werden, um dort Menschen umzubringen.